Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, mon nom n'ayant pas été cité, je vais conclure sur le fond.

En sécurisant son espace maritime, l'Union se donne les moyens de ses ambitions. À une période où le populisme gagne du terrain sur tout notre territoire, l'Europe démontre, à travers ce texte, sa capacité à réaliser des actions concrètes au service de nos concitoyens. Ce rapport n'est pas liberticide, comme j'ai pu l'entendre. Au contraire, il contribue à rendre notre Union plus sûre, dans le respect des individus et des États membres. Nous devons être réalistes et pragmatiques, et non dogmatiques et archaïques.